laga um breytingu á siglingalögum númer þrjátíu og fjögur nítján hundruð áttatíu og fimm með frumvarpi þessu legg ég til að innleidd verði í íslenskan rétt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu tuttugu e b frá tuttugasta og þriðja apríl tvö þúsund og níu

evrópusambandsins númer fimmtíu og sex tvö þúsund og tíu tilskipunin er til til fyllingar alþjóðlegri siglingalöggjöf þar sem að þjóðarétti hvílir engin almenn skylda á útgerðarmönnum að tryggja sig gegn tjóni sem þeir valda þriðja aðila hún er hluti af erika þrjú þriðja siglingaöryggispakka evrópusambandsins helstu markmið hans eru að fyrirbyggja sjóslys tryggja að ákveðnar ráðstafanir séu gerðar þegar slys verða og að styrkja eftirlit með gæðum skipa frumvarpið tekur til allra skipa sem eru þrjú hundruð brúttótonn og stærri með þeirri undantekningu að undir frumvarpið falla ekki herskip aðstoðarskip sjóherja eða önnur skip í eigu eða útgerð ríkis sem eingöngu eru starfrækt í þjónustu hins opinbera en ekki í atvinnuskyni kveðið er á um að öll skip sem sigla um íslenskt hafsvæði undir fána aðildarríkis evrópusambandsins og skip sem koma hér til hafnar þurfi að hafa ábyrgðartryggingu sem samsvarar efri mörkum þeirrar upphæðar sem mælt er fyrir um í bókun frá nítján hundruð níutíu og sex um breytingu á samningnum um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum frá nítjánda nóvember nítján hundruð sjötíu og sex ísland er ekki aðili að alþjóðasamþykktinni né bókuninni frá nítján hundruð níutíu og sex en hefur tekið upp ákvæði þeirrar síðarnefndu í níunda kafla siglingalaga númer þrjátíu og fjögur nítján

skírteini því til staðfestingar að tryggingarskyldunni sé fullnægt og er það á höndum hafnarríkiseftirlits að framkvæma slíka skoðun í skipum þegar þau koma til hafnar í aðildarríki í frumvarpinu kemur jafnframt fram hvaða upplýsingar skírteini þarf að innihalda svo að það teljist vera gilt varðandi aðrar tryggingar sem kveðið er á um í siglingalögum er þess ekki krafist að um borð í skipinu sé skjal er staðfesti gildi vátryggingar og er því um auknar kröfur samkvæmt frumvarpinu að ræða miðað við gildandi rétt má sem dæmi nefna að í annarri málsgrein hundrað sjötugasta og aðra grein siglingalaga segir að útgerðarmanni sé skylt að kaupa tryggingu fyrir dánarbótum og slysabótum er á hann kunna að falla ekki er hins vegar minnst á skyldu til að